Ik denk dat het antwoord is luid en duidelijk drie keer ja.

Laten we deze tussentijdse evaluatie dus niet aangrijpen om onszelf op de borst te slaan. Wij hebben nood aan een ambitieus, maar vooral aan een realistisch beleid. Mijn regio, Vlaanderen, doet het goed, maar er zijn ook limieten voor onze kleine en dichtbevolkte regio.

Eurorealisme betekent ook de juiste prioriteiten weten te kiezen.